því að þakka hæstvirtum menntamálaráðherra fyrir það að hafa sýnt þetta frumkvæði að ræða skýrslu ríkisendurskoðunar um náttúruminjasafnið og í raun báðum ræðumönnum hér á undan fyrir um leið að sýna einmitt þessum málaflokki þá virðingu sem hann á skilið og það að við erum hér í betra tómi til þess að fara ítarlega yfir þessa skýrslu en erum ekki að tala endalaust í einhverjum fyrirsagnastíl á knöppum tveimur mínútum ég vil líka þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hennar ræðu ég tek undir meðal annars hennar gagnrýni varðandi skýrslu ríkisendurskoðunar ég tel hana ekki hafa ríkisendurskoðun þó ég gæti hér sem stjórnarandstöðuþingmaður sagt eitt og annað ég held það sé hárrétt hjá ráðherranum ég held að ríkisendurskoðun hafi ekki einmitt tekið tillit til þeirrar hagræðingar sem hæstvirtur menntamálaráðherra hefur þurft að standa frammi fyrir erfiðar ákvarðanir fresta byggingum fresta ákveðnum hlutum þetta er hlutur sem einmitt ráðherrar verð að standa fyrir og það hefur hæstvirtur ráðherra gert og meðal annars líður þetta safn fyrir það er greinilegt að við þurfum að gera betur allir flokkar að mínu mati ég held að það sé óhjákvæmilegt fyrir mig að fara örlítið aðeins yfir söguna í þessu samhengi sem mjög er farið inn á í meðal annars skýrslu ríkisendurskoðunar ég held að sé einmitt margt rétt sem kemur fram í skýrslu ríkisendurskoðunar sem allt þingið verður að taka til sín þetta eru lög sem voru samþykkt hér samhljóða þeim var breytt mjög í meðförum þingsins það var ekki þannig að þinginu væri haldið í einhverju kverkatak varðandi lagaumgjörðina síður en svo menntamálanefnd þáverandi fór mjög vel yfir ýmsar athugasemdir maður hefði svo sem gjarnan viljað sjá þessar athugasemdir ríkisendurskoðunar núna þá við umfjöllun þingsins hún hefur komið með athugasemdir og ábendingar jafnvel eiginlega allt frá árinu tvö þúsund og eitt þar sem málin þegar safnalögin eru samþykkt þrjú höfuðsöfn samþykkt þjóðminjasafnið náttúruminjasafnið og listasafn íslands að í mörg ár var ekkert gert ég held að við verðum að tala svolítið opinskátt að hluti af því að erfitt var að koma málum áfram að fá samþykkt lög um náttúruminjasafn taka málin meðal annars frá umhverfisráðuneytinu var að það var togstreita í kerfinu

sögu að hluti af því að þetta var ekki skýrara og skarpara var að menn hjuggu ekki strax á ákveðna hnúta og sumir einfaldlega vildu bara ekkert höggva á hnútana kannski sumir hefðu viljað hafa hnútana áfram ég hef alltaf skynjað alveg frá því ég byrjaði á þingi mikinn vilja hjá þingmönnum til þess að koma upp öflugu náttúruminjasafni það er mín skoðun enn þann dag í dag ástæðan fyrir því að við fórum af stað með það að koma á lögum um náttúruminjasafn var að við héldum það einlægt og ég hélt það í einlægni að þannig mundum við eftir sex eða sjö ár lagaleysis um náttúruminjasafn að við gætum þokað okkur áfram það var ákveðið að fara þessa leið að búa til lagaumgjörð um náttúruminjasafn og fara síðan í stefnumótun það kemur hér meðal annars fram með leyfi forseta þá meðal annars í marsbyrjun tvö þúsund og átta skipaði menntamálaráðherra þáverandi átta manna stýrihóp til þess að vinna að stefnumótuninni varðandi framtíð náttúruminjasafnsins og var auðvitað reynt að ná svona þverpólitísku þverfaglegu samþykki til þess að líta til framtíðar ég verð að segjaþað að sú stefnumótun meðal annars að horfa til ársins tvö þúsund og þrettán væri kannski lokaárið í því að reyna að koma upp öflugu húsi náttúruminjasafns til þess að sýna náttúruminjarnar okkar gera það eins og hæstvirtur ráðherra sagði svo réttilega hér áðan horfa til nútímans nútímatækninnar gera þetta lífvænlegt snertanlegt áþreifanlegt lifandi safn þannig sáum við það og horfðum alveg fram til ársins tvö þúsund og þrettán á árinu tvö þúsund og sjö var ýmislegt í bígerð af húsabyggingum ég verð nú að segja eins og er að það var kannski ekki mesta aðhaldið af hálfu stjórnarandstöðunnar varðandi aðhald í ríkisfjármálum menn voru að kalla mjög eftir svona húsi sem hefði kostað einn og hálfan þá einn og hálfan til tvo milljarða við vorum þá að klára háskólatorg við vorum þá að byrja hönnun sem var langþráð hönnun á húsi fyrir árnastofnun húsi íslenskra fræða sem ég

finnbogadóttur og eðlilega um náttúruminjasafnið en togstreitan í kerfinu ég undirstrika það hún hefur að mínu mati verið til trafala þá verðum við að fara í þá nálgun ég er sammála þeirri nálgun sem hæstvirtur ráðherra leggur hér fram ég fagna sérstakega að við verðum að fara i þetta verk sameiginlega þegar við erum að tala um það að við hér á þingi tökum á þessu verðum við líka að þora að leysa óþægilegu hlutina sem fylgir því að gera rammann um náttúruminjasafnið skýrara

í ljósi efnahagsaðstæðna eigum við að sameina ég varpa því bara upp eigum við að sameina höfuðsöfnin þrjú í eina yfirstofnun safnastofnun sem ég veit það ekki ég held að við eigum engu að síður að skoða það til þess að reyna að skoða hagræðingu alveg eins og við eigum að minnsta kosti að ýta undir samvinnu á milli þessara stofnana sem nú þegar er byrjuð meðal annars í tengslum við safnahúsið á hverfisgötu eins og við höfum ýtt undir samvinnu og samráð háskólastofnana eigum við held ég að huga að því þarna líka mín skoðun er engu að síður enn sú að við eigum að stefna að öflugu náttúruminjasafni verum samt raunsæ við komum því ekki áleiðis fyrr en eftir einhver ár það eru aðrar stofnanir sem eru komnar lengra og við verum að hefjast hand við það er eins og ég gat um áðan hús fyrir árnastofnun sem og stofnun vigdísar finnbogadóttur hvað getur þingið gert við í allsherjar og menntamálanefnd ég held að við munum fagna því samstarfi sem hæstvirtur ráðherra er að boða til okkur ber að taka þá ábyrgð alvarlega ég er að minnsta kosti reiðubúin til þess að gera það ég held að á hafi margt gott gerð gert en ég er líka reiðubúin til þess að læra af þeim mistökum

ég gæti gagnrýnt ráðherra fyrir það að af ekki komið með stefnumótun síðastliðin þrjú ár en við verðum að skilja aðstæður þess vegna verðum við að reyna að hafa verkferlið skýrt við verðum að segja nákvæmlega hvað á að heyra til náttúruminjasafns og hvað á að heyra til náttúrufræðistofnunar við getum ekki verið að leika hér tveimur skjöldum alþingi við getum ekki látið hæstvirtur ráðherra sitja einan eftir með málið á sinni könnu hún er að kalla eftir samstarfi til þess er ég reiðubúin forseti biður þingmenn um að virða ræðutímann